Szavazatommal támogattam a területalapú tartalomkorlátozásról szóló jelentést. Az úgynevezett geoblocking, és a belső piacon belüli lakóhely vagy székhely alapján történő egyéb megkülönböztetés egyértelmű akadálya volt a belső piac, azon belül is a digitális belső piac kiteljesedésének. Ezen gyakorlatok felszámolása mindenképpen szükséges, hiszen amíg a belső piacon belül dinamikusan növekszik az áruk és szolgáltatások online értékesítése, a határokon átnyúló online vásárlások száma igen alacsony. Az indokolatlan területalapú korlátozások felszámolása több tanulmány szerint is csökkentené az árakat, és hozzájárulna a gazdasági növekedéshez.